þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hefur í dag samþykkt ósk þráins bertelssonar níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður um að ganga til liðs við þingflokkinn það tilkynnist hér með alþingi áttunda september tvö þúsund og tíu fh þingflokks vinstri hreyfingarinnar græns framboðs árni þór sigurðsson